Köszönjük a Bizottságnak ezt a munkaprogramot, amit nagyon nehéz lehetett megalkotni, hiszen a költségvetés nem áll rendelkezésünkre. Én is azokat a pontokat emelném ki, amelyeknek örültünk volna, de nem kerültek bele. Szerettük volna, hogyha az oly régen várt iparpolitika tekintetében sikerül törvényalkotási javaslatot letenni az asztalra, de ugyanígy a nyersanyag politika tekintetében is előrébb kellett volna lépni. Örültünk volna, hogyha energiahatékonyság és az energia beruházások terén a mostaninál konkrétabb javaslatok kerültek volna a Bizottság munkaprogramjába. Nagyon sajnáljuk, hogy a kutatásfejlesztési keretprogramnak a féléves értékelésére nem kerül sor, és nagyon szeretnénk hangsúlyozni, hogy amennyiben sikerül megállapodni a költségvetésben a Galileo és ITER programokról, akkor erre a kérdésre vissza tudunk térni. Nagyon üdvözölnénk, hogyha a kisvállalkozás politika, amely a második születésnapját ünnepli hamarosan, a mostaninál hatékonyabban kerülne megvalósulásra. És annak is örülnénk, hogyha ebben az évben, amikor két egymást követő félévben új tagállami elnökség lesz, magyar és lengyel elnökség lesz, hogyha az Unión belüli kohézió, az Unión belüli integráció tovább folytatódna. Elfogadhatatlan a szakadék az Európai Unió keleti és nyugati fele között, ami megvan például munkabérek és egyéb tekintetekben. Mindenképpen érdemes lenne itt előrelépni. És végül nagyon örülnénk, ez az energiabiztonság szempontjából is nagyon fontos, hogyha a keleti partnerség tekintetében előre tudnánk lépni. Ez még akkor is igaz, hogyha a Parlamentben is van, aki ezt hátráltatni próbálja, mondjuk a Euronest vonatkozásában.